S veľkým znepokojením vnímam pretrvávajúce násilie a porušovanie základných ľudských práv voči predstaviteľom opozície a študentov vo Venezuele, ktorým je absolútne odopieraná prezumpcia neviny, ako aj opakované násilnosti voči opozícii. Toto prinieslo veľký počet zranených a dokonca mŕtvych, čo je naozaj neprijateľné v súčasnej dobe v civilizovanej krajine. Neriešenie tejto situácie môže viesť k ďalším násilnostiam a k destabilizácii krajiny, preto plne podporujem uznesenie, ktoré navrhuje vytvorenie delegácie Európskeho parlamentu.